Il dit que, pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut arriver à produire de l'électricité sans CO2 avant

Il est très centralisé et il y a énormément de problèmes techniques. On veut essayer de mettre le soleil dans une boîte et on est incapable de fabriquer la boîte. Il y a des problèmes de disruption, etc.